Señora Presidenta, cuando hay seis millones de jóvenes menores de 25 años parados en Europa ―por cierto, casi un millón de ellos en España―, nuestra primera prioridad es la lucha contra el paro y contra el paro juvenil. Esta iniciativa de un mecanismo paneuropeo de voluntarios de ayuda humanitaria es buena, en la medida en que pretende desarrollar las competencias y la empleabilidad de los jóvenes en el terreno humanitario.

Es menos de lo que pedía la Comisión, que pedía 210 millones de euros ―lo ha señalado la ponente, la señora Striffler―, pero si estos fondos se traducen en trabajo para los jóvenes ¡bienvenidos sean! Pero creo que no hay que ser cicateros en este ámbito, que estamos todos de acuerdo en que es positivo para la Unión Europea.